Knihy v přístupných formátech tak musí často vydávat na vlastní náklady organizace lidí s postižením, které je však kvůli autorským právům nemohou poskytovat přes hranice.

Více než 30 milionů Evropanů s vážným zrakovým postižením, kteří dosud kvůli autorskému právu měli jen velmi omezený nebo žádný přístup ke knihám a jiným tištěným materiálům, na její vstup v platnost již čeká příliš dlouho.